Lei ha creato una grande confusione, non ha spiegato cosa stava accadendo e quindi la gente non sapeva cosa votava.

Lei non ha spiegato cosa stavamo votando.